Hvala, predsednik. Zdaj ob tej razpravi se jaz vprašam, kaj je bolje, da smo vsi revni pa smo veseli, ker imamo socialno varnost, ker razlika med tem, če delaš ali pa če ne delaš, je relativno majhna, ali da smo vsi uspešni po svojih najboljših močeh. To sta dva zelo enostavna koncepta. Jaz vse prevečkrat dobivam občutek, da nekateri želite tekmovati v tekmi navzdol, torej da se vse izenači in da smo vsi revni, ampak za vse nas bo poskrbljeno, medtem ko razvite evropske države tekmujejo predvsem v tem, kako s svojim davčnim sistemom in poslovnim okoljem narediti tak miks ukrepov, da bodo privabljali ljudi, da bodo čim bolj kreativni, pa če jih nimajo dovolj doma, da se znanstveniki, razvojniki, napredniki, če, če jim tako rečem, odločijo, da pridejo v to državo. In Slovenija je v tem zelo slaba. Poglejte, vsako leto odide osem tisoč vrhunsko izobraženih ljudi na tuje. A veste, kakšen strošek je to za državo? Vi, ki ste egalisti, ki bi vsi tekmovali v tekmi za skupno revnost, se vprašajte vsako leto za osem tisoč ljudi, ki so se izobraževali na fakultetah, pa potem verjetno tudi še na magisterijih in doktoratih, koliko je država plačala za izobrazbo, vsako leto, leto za letom. In potem ta znesek, ki smo ga mi vsi davkoplačevalci plačali, in to znanje, ki je bilo na podlagi tega zneska ustvarjeno, gre potem v drugo državo in tam prinaša dobiček, ki ga zaradi nižjih davčnih stopenj več v žepe spravi tudi ta izobraženi posameznik. Kdo je tu zgubil? Slovenija je tu zgubila, vsi smo zgubili. Zdaj pa, ko se pojavi nek predlog, naredimo bolj spodbudno davčno okolje tudi doma, se pa egalisti razburjate in pravite, ne, imejmo vsi enako malo. Zdaj, koordinator vlade je, mislim da dva dni nazaj dejal tu prej Državnim zborom, da Levica ustvarja barvo te vlade oziroma definira barvo te vlade. v enem pogovoru za nacionalno televizijo je koordinator vlade napovedal številne nove odhodke proračuna, ki jih bo vlada potrdila, ker bo, ker, ker, zavisi nad glasovi pač nadkoalicijske stranke Levica. Imate torej neko zgodbo, ki že vnaprej napoveduje nova davčna oziroma nova javnofinančna bremena vseh nas, vsakega od nas. Tisti z nižjimi prihodki si jih bojo težje privoščili kot tisti z višjimi prihodki. Vi, koalicijski poslanci levo, skrajno leve vlade, si boste lažje privoščili kot tisti, ki se težko prebijejo iz dneva v dan. Ko pa pride, kot sem rekel, na mizo neki predlog, ki bi pomenil delno davčno prestrukturiranje, ste pa proti. Glejte, kaj vam vlada zapiše v mnenju. Citiram: "Vlada se zaveda, da je obremenitev dela tisti dejavnik, ki med davčnimi ukrepi negativno vpliva na konkurenčnost - o tem sem govoril -, kar nam dokazuje tudi študija OECD, iz katere je razvidno, da je obremenitev dela problematična vsaj z dveh vidikov. In sicer pritiska na stroške dela in slabšanja mednarodne konkurenčnosti podjetij in s tem države ter lahko tudi tveganja za naraščanje sive ekonomije." Predstavljajte si, da je torej - to je Ministrstvo za finance napisalo oziroma vlada potrdila. Dali so pravo diagnozo. Povedali so, da to, kar počnete, ko še povečujete obremenitev dela, je slabo za konkurenčnost, za mednarodno konkurenčnost in tveganje naraščanje sive ekonomije. Vse, za kar se vsi strinjamo, da je rak rana te države in da je treba urediti. In kaj je posledica te ugotovitve? Ne, mi smo proti. Ne, mi smo proti. Vlada še zapiše: "Največji delež k primežu v Sloveniji prispevaji prispevajo prispevki za socialno varnost. Kaj ste naredili pred kratkim? Povečali ste. Tam lahko, na enem drugem področju - pa kaj pravite? Da ne morete. Prej je kolegica Korče rekla, da imamo predlog na mizi, ki na, na račun zmanjšanja pravice ljudi nekaj dela. Zdaj pa meni povejte, kaj v tem predlogu je zmanjšanje pravic ljudi, če je glavni ukrep, da citiram, predlog predlagatelja - torej nas - z nižanjem dohodninskih stopenj, z višanjem splošne olajšave in z višanjem mej dohodninskih razredov bi tako delavec s povprečno plačo dobil okoli petinštirideset evrov več na mesec. Vsak, ki dela s povprečno plačo, bi dobil petinštirideset evrov več v svojo denarnico vsak mesec. Povejte mi, kje je tule zmanjšanje pravic. Naj se en javi pa mi pove, kje je zmanjšanje pravic. Ne vem, kako je za gospo Korče to zmanjšanje pravic, če ima vsak petinštirideset evrov več v denarnici. In potem samo odloča, kaj bo s temi petinštiridesetimi evri naredil. Ali bo dal v tretji steber pokojninskega zavarovanja ali si bo privoščil, ne vem, malo dražje obleke ali bo rekel: "Zdaj imam petdeset evrov več na mesec, zdaj si lahko privoščim višji kredit." Ali bo se odločil za zamenjavo oken in se bo ekonomija zavrtela. Bo imel proizvajalec oken več naročil, bo zaradi večjega dobička dal svojim zaposlenim božičnico. Bodo imeli ti božični ti zaposleni poleg petdeset evrov več še dodatno božičnico? Bodo rekli: "Zdaj grem pa lahko v terme." Bo imelo turistično podjetje dodaten priliv gostov. Bojo imeli zaposleni naslednje leto božičnico in se bo ekonomija zavrtela, tako kot se po navadi v teh stvareh zavrti. Boste pa tudi nekateri, seveda, dal te šolde v nogavice. Dobro. Ampak bodo ostali verjetno več zapravili. In vlada - predvsem pa - ne bom rekel vlada - predvsem pa tu koalicijski poslanci na podlagi vaše razprave ste, bom rekel, zelo pokroviteljski do davkoplačevalcev. Oziroma do tistih, ki Vi smatrate, da država, vlada, bistveno bolje ve, kako investirati denar kot vsak posameznik. Torej da vi bistveno bolje veste, če od vsakega od nas vzamete petdeset evrov več, kaj boste s temi petdesetimi evri naredili, kot vi sami, če dobite teh petdeset evrov več v denarnico. Ni res. Vi najbolje veste, kaj je dobro za vas. In vi na ta način najbolje lahko za sebe poskrbite. Glejte, brezposelnim ste pred kratkim dodali sto evrov več nadomestila. Super, vsi podpišemo. Tistim z minimalno plačo ste dvignili, mislim da - po teh več krogih - za šestdeset evrov več. Javnim uslužbencem ste dali za tristo šest milijonov evrov več. Nobenega težave, še s tem se hvalite. Tistim vsem, med katerimi so pa tudi javni uslužbenci - osemsto šestdeset tisoč, ki pa delajo, ki ustvarjajo - pa v povprečju ne privoščite petdeset evrov več na mesec. Še celo več! Govorite, da, da, da se ta povečanja dela na račun manjšanja pravic drugih. Pa - jaz ne vem, kdo vam to logiko sestavlja, kajti če po tej logiki človek vodi državo - jaz ne vem, kam pridemo, no. Iz vaših razprav pa tudi is mnenja Ministrstva za finance, lahko potem mnenje ali pa razmišljanje te levo, skrajno leve vlade v bistvu opišem s škarjami. Poglejte, vi ste vedno proti zniževanju proračunskih odhodkov oziroma prihodkov. Vedno boste glasovali proti nekaj, kar bi pomenilo zniževanje proračunskih prihodkov. A priori to bo razlog in smo proti. Nočemo imeti manj v proračunu, hočemo vse davke pograbiti. Hočemo. Z nekim linearnim razmišljanjem, ki ne vkalkulira tega, da denar da denar, da ekonomija zavrti ekonomijo, in da kadar ima človek dovolj denarja, ga manj verjetno da v nogavice kot takrat, ki, ko ga ima malo. Takrat ko se ekonomija obrača, tudi, se tudi lažje zapravlja in takrat ko se lažje zapravlja, se ekonomija obrača, in tako naprej, spirala gor, ne dol, kar se vi za borite. ste pa vedno za povečevanje proračunskih odhodkov. To pa ja. Če pa neki ukrep, ki povečuje proračunske odhodke, to ste pa vedno za. Iz enega preprostega razloga, ker vam to daje moč nad tistimi, ki te proračunske odhodke koristijo. Več ko ima vlada za razdeliti, bolj pomembna se počuti. In da lahko to več nagrabi, iz denarnic davkoplačevalcev, mora zviševati davke. In ko je zvišuje davke, ima več denarja, je pomembnejša in dobijo ta prave firme, dobrijo ta prave skupine, tisti, ki pa ustvarjajo, pa, glejte, boste pa še malo stisnili, ne. Zdaj smo tem dali, zdaj smo onim dali, vi pridete ta zadnji na vrsto. In nimate nobene težave, res, nobene težave, ko ustanovite nove ministre. Koalicijsko je treba razporediti, da se boste sešteli, ste ja šestčlanska koalicija. Nimate nobene težave, ko je imenuje šest novih državnih sekretarjev. Nobene težave. Treba. Treba državne sekretarje, ki bojo koordinirali državne sekretarje. In največ, celo vi boste vložili, če se ne motim, ta zakon o vladi, vi poslanci, da boste to ustoličili. Ko pa pride do vprašanja, dajmo ljudem več, da se bodo oni določali, ne, to pa ne, mi ne bomo dali, mi smo dali tam tej naši vladi in mi ne dopustimo, da bi ljudje sami zaživeli, da bi sami se odločali, kako zapraviti denar, ker mi bolje vemo od njih. In ... Glejte, če imamo diagnozo pravo, ki jo je Ministrstvo za finance, da je največja rak rana obdavčitev dela, tako za konkurenčnost, za mednarodno konkurenčnost kot za sivo ekonomijo, če sami vlada ugotavlja, da je največji delež teh bremen za socialne prispevke, in da je treba prestrukturirati, nam tu, nam tu v koaliciji pravite, dajmo v letu dva devetnajst razmisliti, dajmo vse analize narediti, dajmo pol ugotoviti, zakaj tega ne bomo mogli narediti. Tukajle imate en primer, zelo enostaven, ki ne bo tako potraten kot mislite, ki je še ravno pravi čas, še ravno v času nekega obdobja konjunkture, ki lahko to kolesje gospodarstva požene naprej, podprite ga v prvem branju, lahko ga potem tudi še amandmirate, kakorkoli, lahko tudi datum z, prolongirate, ampak ne za voljo neke ideologije, ki ubija konkurenčnost v tej državi, kot pravi Ministrstvo za finance, konkurenčnost, mednarodno konkurenčnost, spodbuja sivo ekonomijo, ne zavoljo, ne vem, enega koalicijskega partnerja, ki je očitno proti, potem blokirati ta zakon v parlamentarni proceduri. Hvala.